Señor Presidente, la delegación española del Partido Popular y yo misma hemos votado en contra del Informe anual de las actividades de la Comisión de Peticiones, y el motivo es muy claro se hacía una crítica abierta a la reciente Ley de Costas que ha aprobado el Gobierno de España, mientras que nosotros estamos absolutamente a favor de esta ley que ha combinado, por primera vez en muchos años y de manera muy valiente,

Es una isla que, con la antigua Ley de Costas, quedaba prácticamente toda arrasada y, gracias a esta nueva ley —promovida por el ministro del Gobierno español, el señor Arias Cañete—, queda protegida con un deslinde nuevo y no se va a tener que tirar ninguna de las edificaciones que antes se tenían que tirar con la antigua Ley de Costas. Y como este, muchísimos ejemplos. Ha dado una solución, ha sido una ley valiente y esa ha sido la causa única por la que hemos votado en contra de este informe.